Gospodine predsjedniče, veseli me što su danas sve tri institucije ovdje predstavljene sa svoja tri predsjednika i posebno veseli što smo uspjeli postići jedinstvo između ovih tri institucija kad je riječ o antiterorističkim mjerama. Želim reći da je ljudski život u središtu naših politika i sve ovo o čemu govorimo i o čemu se govorilo na posljednjoj sjednici Vijeća upravo je bio ljudski život, i mi moramo čuvati dostojanstvo.

Prva grupa su problemi, a druga grupa su rješenje za te probleme. Zato, inzistiram na tome da provodimo koherentno i jedinstveno i ekonomsku monetarnu uniju i energetsku uniju i plan ulaganja, i da ih sprovedemo u djelo. Znači, da bismo pomogli riješiti probleme koji su nam se dogodili diljem Europe i na samom sjeveroistoku u Ukrajini i na jugu u Grčkoj i na samom jugu u Sredozemlju gdje imamo problem s granicom, s imigracijama odnosno migrantima, lijepo je da